Muszę powiedzieć, że zainteresowanie tym tematem było bardzo duże. Wprawdzie nie popierałem wielu poprawek zgłoszonych do projektu sprawozdania podczas prac Komisji Rozwoju, ale cieszę się, że temat przyszłych celów rozwojowych budził, budzi i będzie jeszcze budził tak dużo uwagi i zaangażowania. Realizacja milenijnych celów rozwoju określonych w roku 2000 przyniosła wiele sukcesów w krajach o średnim dochodzie i w krajach rozwijających się. Niemniej ciągle mamy jeszcze 2 lata na pełniejszą realizację tych celów, które nie zostały jeszcze osiągnięte. Debata o przyszłych celach, które będą obowiązywały po roku 2015 jest potrzebna i ważna, ale nie powinna jednocześnie zmniejszać naszej determinacji w realizacji aktualnych jeszcze celów. W przypadku celów rozwojowych Unia Europejska jest tylko jednym z elementów znacznie szerszego partnerstwa. Dlatego ważne jest, aby udało się wypracować i przyjąć wspólne i skuteczne oraz ambitne stanowisko Unii Europejskiej w sprawie zasad i celów, które powinny być częścią ram rozwoju po roku 2015. Dziękuję Komisji Europejskiej, a w szczególności panu komisarzowi Piebalgsowi, za to, że rzeczywiście ciężko pracuje nad wypracowaniem takiego wspólnego stanowiska i za jego aktywność w panelu wysokiego szczebla ONZ, który oczywiście będzie miał jeszcze więcej do powiedzenia w tej sprawie niż my. Nasze europejskie stanowisko będzie wymowniejsze, jeżeli państwa członkowskie w pełni wywiążą się ze swoich wcześniejszych zobowiązań w zakresie oficjalnej pomocy rozwojowej. Może to nie jest dobry moment, ale przypomnę, że do dzisiaj tylko 4 państwa członkowskie spełniły swoje wcześniejsze obietnice. W sprawozdaniu uznajemy, że powinny istnieć jednolite, kompleksowe i zintegrowane ramy zawierające jasne punkty odniesienia, obejmujące kluczowe kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. Te ramy powinny też być uniwersalne i globalne, a także muszą promować dobrobyt, prawa człowieka i dobrostan dla wszystkich oraz określać bezpośrednie i aktywne zaangażowanie krajów rozwijających się w ich tworzenie i wdrażanie, ale również rolę krajów bogatych.

Ewentualne deficyty w spójności polityk europejskich będą zawsze utrudniały osiągnięcie celów rozwojowych. Kolejnym istotnym zagadnieniem jest potrzeba przeformułowania globalnego partnerstwa na rzecz rozwoju. Ten cel jest jednym z najsłabiej zrealizowanych celów aktualnej agendy rozwojowej. Zmienione i wzmocnione globalne partnerstwo na rzecz rozwoju będzie miało kluczowe znaczenie dla wdrożenia agendy po roku 2015 i zapewnienia efektywnych mechanizmów odpowiedzialności na wszystkich szczeblach. Globalne cele po roku 2015 powinny też obejmować to, co będzie kontynuacją milenijnych celów rozwojowych i celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Uważam, że budowanie dwóch równoległych zbiorów, tzn. celów rozwojowych i celów zrównoważonego rozwoju, w wymiarze globalnym byłoby błędem. W Parlamencie zgadzamy się, że eliminacja ubóstwa, która jest głównym i traktatowym celem unijnej współpracy na rzecz rozwoju, oraz osiągnięcie zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego powinny stać się obowiązkowymi priorytetami globalnej agendy. Cele, które przyjmiemy, i ich skuteczna realizacja wymagają poszanowania zasad demokratycznych rządów i praw człowieka, jawności i odpowiedzialności instytucji i podmiotów na wszystkich szczeblach, silnego społeczeństwa obywatelskiego systematycznie biorącego udział w procesie demokratycznym. Jestem też przekonany, że bez dobrego zarządzania nie uda się nam zrealizować naszego podstawowego celu, czyli trwale wyeliminować ubóstwa, a te pozytywne przykłady, które znamy ze świata, najczęściej miały miejsce w krajach, które wyróżniały się dobrym zarządzaniem.